Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Ker imam to čast, da bom danes zadnja govorka, bom zelo kratka. Zdaj, jaz si bi želela kljub temu odzvati na nekatere stvari, ki so bile povedane, tudi z vaše strani, spoštovani gospod podpredsednik, in sicer, to ni proračun, ki je brez vsebine. Vlada s tem proračunom razbremenjuje delo in obremenjuje kapital. Na področju sociale so se pravice bistveno povečale. Petindevetdeset procentov tega proračuna je pa pač zakonsko določenega in manevrski prostor pač ostaja takšen, kot ostaja. Kljub temu pa s tem proračunom vlada zagotavlja oziroma sledi prioritetam. Prvič, razvoj pet celih šest milijarde evrov, mislim, da še nikoli ni bilo toliko. Drugič, socialna država - dva cela šest milijarde evrov, varnost - ena cela tri milijarde evrov, promet - osemsto sedemindvajset milijard, kmetijstvo - štiristo sedeminšestdeset milijard evrov, okolje - štiristo milijard, kultura - dvesto triindvajset milijard. Zdaj jaz bi si želela, sicer, da je tudi kultura malo večja, ampak kakorkoli, ne bi želela, da imajo ljudje občutek, da to, kar govorijo v opozicijskih vrstah, drži, ker namreč ne drži. Si pa želim tudi tega, da bi opozicija, ki je danes zelo dostikrat, poudarila in ponovila, kako je treba biti odgovoren, kako se moramo zavedati, kaj vse se, našim ljudem počne in tako dalje, da bi se seveda tega tudi držala in potrdila ta proračun. Hvala lepa.